Zowel bestaande databanken, zoals het veelgebruikte en net hervormde visuminformatiesysteem, als databanken in ontwikkeling komen in aanmerking. Een buitenlander die een visum heeft gekregen of visumvrij naar Europa is gereisd, gezochte criminelen, migranten, veroordeelde personen, enzovoort, zullen allemaal middels een eenvoudige zoekopdracht kunnen worden gevonden. Grenswachters zullen gelijktijdig meerdere databanken kunnen raadplegen, vingerafdrukken met elkaar vergelijken en meerdere identiteiten van eenzelfde persoon kunnen opsporen. Als de politie een buitenlander niet kan identificeren, zal de politie slechts één databank moeten consulteren waarin identiteitsgegevens van buitenlanders zijn opgenomen. De afgelopen jaren heeft de EU te maken gekregen met een toenemend aantal migranten die op irreguliere wijze de EU binnenkwamen en met een constante bedreiging van de interne veiligheid, getuige de terroristische aanslagen. Door de informatiesystemen aan elkaar te linken worden de Europese grenzen beter bewaakt.

Er mag niet worden vergeten dat het de gegevensbescherming en kwaliteit ook ten goede komt nu daaromtrent ook regelingen werden getroffen.